Poštovana predsjedavajuća, u protekloj godini veliki dio moga rada u Parlamentu posebno je bio usmjeren na javno zdravlje, borbu protiv raka, podizanje svijesti javnosti i pristup medicinskim uslugama i lijekovima. Večeras predstavljamo rezoluciju Europskog parlamenta i usmeno pitanje o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe. Puno smo raspravljali o ovoj temi u Odboru ENVI, a prilikom izrade ove rezolucije željeli smo se usredotočiti na podupiranje kvalitetnih istraživanja lijekova koji se temelje na kanabisu, kao i na razlikovanju lijekova na bazi kanabisa koji su prošli klinička ispitivanja i koji su regulatorno odobreni, a i samog medicinskog kanabisa. Taj izraz je u velikoj mjeri nedefiniran s pravnog stajališta i zato smatram da on ostaje nejasan i otvoren za tumačenje. Osim toga, važan aspekt ove rezolucije bio je napraviti strogu razliku između upotrebe kanabisa u medicinske svrhe i njegove zloupotrebe. Zemlje Europske unije se u velikoj mjeri razlikuju u pristupu propisima za kanabis, uključujući zakonodavstvo o kanabisu za medicinske svrhe, na primjer, o maksimalnim razinama dopuštenih koncentracija THC a i CBD a. Čak i u onim državama članicama u kojima je medicinski kanabis zakonit, uvjeti za pristup, propisivanje, kupnju, određivanje cijena, povrat novca, kao i razina znanja zdravstvenih radnika o uporabi ovakvih lijekova jako se razlikuju i predstavljaju problem za pacijente. Zato smo u usmenom pitanju Komisiji zatražili obrazloženje što je Komisija poduzela kako bi podržala kvalitetna istraživanja, što planira poduzeti u pogledu budućih istraživanja, koliko sredstava planira izdvojiti za istraživanja u ovom području u okviru Devetog okvirnog programa Obzor Europa i smatra li Komisija da regulatorno okruženje u Europskoj uniji podržava kvalitetna istraživanja o medicinskom kanabisu. Isto tako, smatra li Komisija da bi trebala poboljšati pristup pacijenata medicinskom kanabisu? Također, namjerava li Komisija uspostaviti norme za nefarmaceutski medicinski kanabis kako bi zajamčila sigurnost korisnika? U rezoluciju smo pozvali Komisiju i nacionalne vlasti da rade zajedno kako bi osigurali pravnu definiciju medicinskog kanabisa i da napravimo jasnu razliku između lijekova na bazi kanabisa odobrenih od Europske medicinske agencije ili drugih regulatornih agencija, medicinskog kanabisa kojeg ne podržavaju klinička ispitivanja i kanabisa za druge primjene. Kao što znamo, biljka kanabis sastavljena je od brojnih kanabionida koji mogu imati neuroprotektivno djelovanje, mogu doprinijeti smanjenju nekih simptoma u pacijenata kao što su upale ili bakterijske infekcije, a mogu pospješiti i rast kostiju. Također, sveobuhvatno reguliranje lijekova na bazi kanabisa koji se temelji na dokazima podrazumijevalo bi dodatne resurse za javna tijela, ograničilo crno tržište, zajamčilo kvalitetu proizvoda i točno označivanje kako bi se pomoglo kontroliranju prodajnih točaka, ograničio pristup toj tvari za maloljetnike, ali i omogućila pravna sigurnost i siguran pristup pacijentima koji bi ga koristili u medicinske svrhe s posebnim mjerama opreza za mlade i trudnice. Važno je naglasiti da pregled postojeće znanstvene literature o upotrebi kanabisa daje uvjerljive i zadovoljavajuće dokaze da ima terapijske učinke u liječenju kronične boli u odraslih, na primjer u slučaju raka, o kojem smo govorili u prošloj točki, kao i u slučaju epilepsije, Alzheimerove bolesti, artritisa, astme, Chronove bolesti, glaukoma, kao i simptome spastičnosti koje opisuju pacijenti s multiplom sklerozom te su djelotvorni u liječenju pacijenata s poremećajem anksioznosti, PTSP jem i depresijom. Ne bih željela ići predaleko s ovom temom pa ću ovdje zaključiti da je rad europskih institucija i agencija na podizanju svijesti o značaju istraživanja i pravnoj definiciji ovog medicinskog kanabisa od najveće važnosti i može pomoći samo pacijentima kojima su zbilja potrebni ti lijekovi, naravno, uz stroge propise i temeljitu analizu. Na nama političarima, javnim osobama, profesorima, aktivistima je da se ujedinimo u borbi za poboljšanje zdravlja u svakom pogledu. U svakom slučaju želim još samo naglasiti da želimo striktno odijeliti upotrebu kanabisa u medicinske svrhe od onoga koji se koristi za rekreacijske svrhe i to je vrlo važno naglasiti tako da se svaka zlouporaba ovom našom željom otklanja.